Wir müssen auch stärker versuchen, hier gemeinsame Standards zu schaffen. Die Herausforderung ist nicht nur cyber crime es ist das Internet der Dinge, es ist die unterschiedliche Gesetzgebung und es ist das menschliche Handeln. Was brauchen wir? Wir brauchen Konzepte, eine Strategie, wie wir Cyberattacken verhindern können, eine Strategie, wie wir darauf reagieren können, wobei meines Erachtens auch ein hack back mit inkludiert sein sollte. Wir brauchen eine Strategie, wie wir unsere Systeme robuster gestalten können. Das ist das, was die Kollegen auch schon gesagt haben, wir brauchen Standards, wir brauchen die gemeinsamen Regeln, die Aufklärung, security by design Meldepflichten, das Austarieren mit Datenschutzdingen, Übungen und die Zusammenarbeit mit anderen Staaten.